Gospod predsednik, Bosna in Hercegovina ima velike težave z velikim številom beguncev, ki jih ne obvlada. Bosna in Hercegovina je gospodarsko šibka in se ukvarja z velikimi notranjepolitičnimi spori. Hrvaška ima najzahtevnejšo mejo v Evropski uniji, več kot tisoč kilometrov meje in jo tudi zelo težko varuje. Od Bihaća, Velike Kladuše je Slovenija oddaljena samo en dan hoje migrantov, zato je ta pritisk, ki se preko hrvaško bosanske meje prenese na slovensko mejo zelo velik.

Zadnje tri mesece več kot 2000 migrantov mesečno primejo slovenski policisti. Dva dni hoje so ti migranti že v Avstriji. Zato je nujno, da takoj prekinemo tihotapske poti, ki so gonilo tega migrantskega toku, s Frontexom pa pomagamo Bosni tako pri vzpostavljanju situacije na področju ravnanja z migranti, kakor tudi na političnem področju, ki je v Bosni zelo problematično.